Nel demonizzare l'avversario, come si usa purtroppo fare, si deve prestare molta attenzione a non ledere il grande valore democratico rappresentato dalla rete e dalla libera circolazione delle idee, fondamento della conoscenza e dell'emancipazione dell'uomo.

un operatore privato, come può essere Facebook, abbia l'autorità di censurare un cittadino senza intervento alcuno di un ente terzo pubblico in grado di proteggerlo.